Señor Presidente, la multinacional Coca Cola está haciendo una reestructuración en España cierre de varias factorías. Coca Cola ha ganado en este último año 900 millones de euros y después de medio siglo de refrescar en España cierra ahora cuatro fábricas ―l250 despidos, algunas recolocaciones, cierre definitivo e innegociable en Madrid, Asturias, Baleares y Alicante―. Coca Cola dice No son nuestros trabajadores, no hay una relación contractual.

La Comisión debe ejercer el papel de la política industrial, y, desde luego, Coca Cola ni se cierra, ni despide, porque perderá la chispa de la vida.